Hvala za besedo! Nedvomno je, da demografski sklad, da je potreben zaradi negativnih demografskih projekcij in starajočega prebivalstva. Ideja o demografskem skladu ni nova, ampak je bil bil predviden že z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju konec leta dva tisoč dvanajst. Takrat je bilo določeno, da se s posebnim zakonom v roku dveh let uredi delovanje in financiranje demografskega rezervnega sklada. Na žalost prejšnja vlada ni našla skupnega jezika in zakon je bil obravnavan v državnem zboru, zaradi temeljnega vprašanja, katero premoženje naj demografski sklad dobi in kakšen naj naj bo način upravljanja tega sklada. Namen demografskega sklada je sofinanciranje vedno več izdatkov pokojninske blagajne za čas, ko bodo ti vse večji meri bremenili državni proračun. Večino sredstev za pokojnino se zbere preko prispevkov, kar je trenutno dobra dobre štiri milijarde, del - približno milijardo - pa prispeva državna blagajna iz svojega proračuna. Ker niti povečanje prispevnih stopenj zaradi konkurenčnosti gospodarstva in niti povečanje deleža proračuna zaradi javnofinančne stabilnosti nista trenutno mogoča, je ena izmed pozitivnih rešitev demografski sklad. Demografski sklad prvenstveno ni namenjen višjim pokojninam, ampak pomeni le nižje odhodke državnega proračuna za pričevanje razlik med prihodki SPIZ ter njegovimi odhodki za izplačevanje pokojnin. Prenos vseh kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije brez izjem na demografski sklad, kot predlaga SDS v predlogu zakona, je nesprejemljivo, ker se s tem načinom ne vzpostavlja demografski sklad, temveč alternativni sistem upravljanja kapitalskih naložb države, kar pa ni namen sklada. Demografski skladi morajo poleg donosnosti upoštevati tudi varnost naložb, likvidnost, razpršenost in neodvisnost. Vsa ta načela morajo biti upoštevana, če želimo, da bo sklad služil svojemu namenu. In ob tem, da bi bile vse naložbe portfeljske in strateške pod isto streho, sklad postavljamo v zelo tvegan položaj. Zato bi morali imeti v skladu le portfeljske naložbe, pri katerih lahko zasledujemo načelo razpršenosti in pa donosnost naložb, ne pa tudi strateške, s katerih lastništvom moramo upravljati aktivno v primeru, da bi se strateško podjetje pojavilo v težavah, bi jo morali dokopitalizirati dokapitalizirati to iz denarja demografskega sklada. Zato če želimo, da bo da bo demografski sklad služil svojemu namenu, mora imeti pametno naložbeno politiko. Poleg drugih razlogov, ki jih navedla ki jih je navedla vlada v svojem mnenju da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo, je vprašanje tudi glede upravljanja premoženja, kjer z vidika ustavnega oziroma pravnega reda državni zbor ne more biti skupščina slovenskega demografskega slada, kot predlaga predlagatelj. Ker vlada že pripravlja predlog, ki bo sledil osnovnemu poslanstvu sklada in bo kratkem tudi predstavljen državnemu zboru, predlog zakona danes ne bom podprla. Hvala.